Madame la Présidente, la situation au Soudan du Sud est particulièrement inquiétante comme nous le savons tous. C'est un pays déjà fragilisé par des décennies de guerre, mais la crise actuelle pourrait faire vaciller l'ensemble de la région.

Il faut à tout prix éviter la guerre et surtout qu'elle prenne une dimension ethnique plus forte.

Protéger les civils et répondre à la crise humanitaire est une priorité. Rappelons aussi que protéger les civils est avant tout la mission du gouvernement, avant même de combattre ceux qu'il considère comme rebelles. On ne règle pas des différents personnels ou politiques par les armes, la solution est politique et démocratique.

Enfin, il ne faut pas oublier les problèmes de fond le dialogue politique et interethnique et la protection des civils sont des urgences, mais les infrastructures de base restent aussi à créer. La coopération avec le Soudan se doit d'être transparente, y compris sur la gestion des ressources. Le soutien résolu de la région et de toute la communauté internationale est un aspect à ne pas perdre de vue. Nous devons tout faire pour que le plus jeune pays du monde ne soit pas aussi le plus éphémère.